Ich freue mich, dass heute eine Diskussion mit wenigen Ausnahmen so geführt wird, wie sie vielleicht für die Europäerinnen und Europäer verständlich ist.

Wir diskutieren heute darüber, wie bedeutend es ist, dass wir diese damit verbundenen Kosten die irgendwo zwischen 330 und 900 Milliarden Euro pro Jahr liegen verhindern können. Das ist der richtige Zugang Wir sagen, warum wir es tun. Wir haben endlich einmal gezeigt, dass es nicht darum geht, Unternehmen zu schikanieren, dass es nicht darum geht, nur Maßnahmen zu setzen.

Ich glaube, dass dieser Kompromiss ein vertretbarer Kompromiss ist, weil er die berechtigten Anliegen, die Gesundheitsanliegen der Europäerinnen und Europäer vertritt, aber auf der anderen Seite auch Maßnahmen vorsieht, sodass die Industrie, sodass die Wirtschaft mit diesem Kompromiss leben kann.